Am depus, de altfel, mai multe amendamente în dezbaterea care a avut loc în cadrul comisiei și trebuie să subliniez aici, cum am făcut o și în alte ocazii, faptul că, pentru Grupul PPE, ceea ce este cel mai important atunci când vine vorba despre Belarus este situația generală în privința respectării drepturilor omului este o situație dezastruoasă, cum se știe. Nu mai reamintesc aici faptul că Belarus rămâne singura țară din Europa care mai folosește pedeapsa cu moartea! De altfel, chiar în acest an au fost anunțate noi sentințe. Din păcate, autoritățile din Belarus râmăn indiferente la toate semnalele lansate de comunitatea internațională și aceasta, sigur, nu a făcut decât să degradeze în mod continuu relațiile dintre Uniune și Belarus, ceea ce a condus, practic, la autoizolarea

Summitul Parteneriatului estic, care se va desfășura în noiembrie la Vilnius, nu va putea îmbunătăți relațiile Uniunii cu Belarus.

Trebuie însă să facem tot posibilul, cred eu, ca această stare de fapt să afecteze doar liderii politici, și nu societatea din Belarus.